Én elsőként szeretnék köszönetet mondani az Európa Számvevőszéknek az asztalunkra tett jelentésért.

Ez egy tisztességes és az Európai Parlament munkáját lehetővé tevő előterjesztés.

Ennek kapcsán természetesen nagyon nagyon sok feladatunk van, hogy a most induló mentesítési eljárásban ennek az okait megvizsgáljuk, ugyanakkor van egy nagyon nagyon komoly probléma, amiről rendkívül keveset beszélünk.

Ez pedig azt jelenti, hogy így teljesen megalapozatlanná válik az Európai Unió költségvetése.